Burundi je še eden od mnogih primerov, ki kliče k sodelovanju in reakciji mednarodne skupnosti, ampak tako kot v drugih primerih je tudi v tem primeru ponavadi tako, da pridemo prepozno. Na situacijo v Burundiju se je opozarjalo že več let, tudi letos maja, ko so se reke beguncev valile proti Tanzaniji, ko je pravzaprav nastopilo obdobje kolere, ko so se vrnile bolezni, ki jih prej seveda ni bilo. In ta kaos, nasilje, ubijanje na nek način se nadaljuje in to je soodgovornost tudi naše skupnosti. Če govorimo o sofinanciranju, govorimo o sofinanciranju tistih projektov, ki vodijo k miru, sožitju in sodelovanju, ne pa k ubijanju in terorizmu in produciranju beguncev, s katerimi se kasneje potem ukvarjamo tudi na naših tleh.